byrja á því eins og fleiri að þakka hæstvirtum menntamálaráðherra katrínu jakobsdóttur fyrir að flytja okkur þessa skýrslu og gefa okkur tækifæri til að fara aðeins vítt og breitt yfir sviðið án þess að þessa sjái í mjög þröngri og afmarkaðri umræðu þó svo við höfum hér sem undirplagg skýrslu ríkisendurskoðunar á náttúruminjasafni íslands sem kom út tvö þúsund og tólf og við ætlum að ræða sérstaklega síðar en það væri margt sem væri hægt að fara yfir núna því það hefur svo margt breyst á undanförnum árum eða allt frá því í hruninu haustið tvö þúsund og átta þegar við töldum að við værum komin nokkuð á leið með að móta stefnu náttúruminjasafnsins og það yrði þá stutt í að hægt væri að hefja byggingu á nýju safni eins og hér hefur komið fram og er alveg ljóst öllum þeim sem vilja vita þá hefur stefnumótunin strandað það er mikill og djúpstæður ágreiningur um það hvernig eigi að skipta á milli eða hvort eigi að skipta á milli náttúrufræðistofnunar og náttúruminjasafnsins því hefur hæstvirtur ráðherra alveg fulla samúð mína hvað varðar þá vinnu sem hún trúlega hefur vonað eins og við öll að yrði lokið á þessum tíma en með svona djúpan ágreining er ekki von að niðurstaða hafi fengist í málið en þar sem við vitum af þessum ágreiningi þá býð ég mig og fleiri hafa lýst því yfir tilbúna til að taka þátt í þeirri vinnu sem við þurfum hreinlega að fara í á alþingi alþingi tók að sér stefnumótunina hvað varðar höfuðsöfn þrjú með lagasetningu og ég tel að við þurfum öll að standa saman hvort sem það heitir menntamálaráðherra eða alþingi að höggva á þennan hnút þannig að við getum haldið áfram ég styð það að lögin verði óbreytt að við höfum þessi þrjú höfuðsöfn ég styð það líka að þau verði áfram staðsett í höfuðborginni og hún standi þá undir nafni og þeirri ábyrgð sem henni ber sem höfuðborg en ég var líka algerlega sammála því að þar sem ekki var hafin bygging á náttúruminjasafni

þá yrði byggingarframkvæmdum frestað og reynt að hlífa söfnum út um allt land eins og hægt var en af skiljanlegum ástæðum af því að þetta voru ekki velferðarmál eða verkefni sem ekki gátu aðeins beðið þá fengum við að bíða en það er komið að sársaukamörkum og verið verðum að horfa til safnanna mjög alvarlega á næstu fjárlögum